Słusznie potępiamy mowę nienawiści.

Obawiam się jednak, że filtrowanie i usuwanie mowy nienawiści i z internetu będzie bardzo jednostronne i skończy się wybiórczą cenzurą polityczną. Chciałbym w tym kontekście spytać kolegów, czy takie rzucane bez namysłu i wiedzy słowa, jak na przykład populizm, populista, nacjonalista, putinizacja, antyeuropejskość, inflacyjne używanie określenia faszyzm czy faszyści, to jest mowa nienawiści, czy nie? Przecież tego rodzaju określenia najczęściej nie służą do rzeczowej analizy czy charakterystyki poglądów i działań. Bardzo często są maczugą do okładania i dyskredytowania niewygodnych, znienawidzonych politycznie konkurentów.